In un momento in cui si registra una sfiducia verso l'operato delle istituzioni europee, questo Parlamento testimonia la propria vicinanza alle istanze dei cittadini, approvando un testo che ne tutela la salute e l'incolumità fisica. La proposta di regolamento che introduce l'obbligo di dotare i veicoli stradali di un sistema eCall di chiamata elettronica, in grado di avvertire automaticamente le autorità in caso di incidente stradale, non solo renderà le nostre strade più sicure ma contribuirà a salvare migliaia di vite umane ogni anno. Attualmente, solo lo 0,7 delle vetture immatricolate nell'Unione è equipaggiato con sistemi di chiamata di emergenza, ma si tratta di servizi offerti solo in automobili di qualità superiore che non tutti i cittadini possono permettersi. Il regolamento approvato prevede l'installazione obbligatoria del sistema su tutti i veicoli a partire dal 2015, affinché tutti i conducenti europei possano usufruire del servizio di chiamata d'emergenza indipendentemente dalla marca e con un prezzo accessibile.